Gospodine predsjedniče, ne mogu podržati ovakav prijedlog rezolucije, jer držim kako određuje krive prioritete i ciljeve. Iz sjednice u sjednicu u ovom se domu govori o raznim ranjivim skupinama i ne mogu se oteti dojmu da rijetki razumiju da su siromašni građani u ovom trenutku najranjivija skupina i da je naša prioritetna zadaća stvoriti pretpostavke za gospodarski oporavak i rast kako bi oni mogli živjeti životom dostojnim čovjeka.

Također, razočarana sam što izvjestitelji nisu spomenuli Hrvatsku u kontekstu širenja šengenskog prostora, već samo Rumunjsku i Bugarsku. Hrvatska ima najdužu vanjsku kopnenu granicu i nalazi se pod sve većim pritiskom zbog rastućih ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima te krijumčarenja krivotvorene robe u EU. Zato smatram da bi i Hrvatsku trebalo bez odgađanja uključiti u zonu Schengena.